Chestiunea pe care o abordez este una care ține de respectarea statului de drept și a profesionalismului din administrația din România. La începutul anului 2009 s au făcut schimbări de prefecți și subprefecți. În textul hotărârilor de numire a acestora s a stipulat că aceștia exercită, cu caracter temporar, funcțiile respective până la organizarea concursului pentru ocuparea definitivă a posturilor. La finalul lui septembrie 2009, executivul a organizat aceste concursuri, rezultatele fiind comunicate la începutul lunii octombrie. Guvernul trebuia să emită hotărârile de numire definitivă pe post pentru admiși, însă nu a făcut acest lucru. În acest context, doresc să atrag atenția Parlamentului European asupra abuzului realizat de Guvernul României și să i cer Guvernului României să respecte principiile statului de drept și să promoveze profesionalismul în administrație.